sér stað um þetta ágæta mál sem fjallar um það að auka framboð fisks á fiskmörkuðum hér hafa komið fram gagnleg sjónarmið og ég held að það sé algjörlega ljóst að það er öllum ljós alvarleiki þessa máls við ræddum það í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd að nefndin mundi fylgjast með því hvernig til tækist með reglugerðarsmíð og með það hvernig þeim hagsmunaaðilum sem að þessu máli þurfa að koma fiskseljendur hvort sem það

og síðan auðvitað fiskmarkaðirnir það er auðvitað ljóst að það eru allir á þeim buxunum að vilja fá sem hæst verð fyrir sitt hráefni útgerðarmennirnir vilja auðvitað fá sem hæst verð fyrir sitt og fiskverkendurnir fyrir sína vinnslu ég held því vegna þeirrar umræðu sem hér hefur átt sér stað að það sé alveg

og þess vegna held ég að það sé full ástæða til þess að fylgjast vel með því hvernig þetta kerfi gengur upp í framkvæmd því að það verður auðvitað að vera þannig að kerfið virki ég vil síðan taka undir með þeim þingmönnum sem hér hafa rætt um það þau tíðindi sem hafa verið að berast í dag um að haustrallið hafi verið jákvætt og það séu jákvæð tíðindi út úr því og ég vil auðvitað segja að það veit á gott og þess vegna hefur verið ákveðið að sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd komi saman á mánudagsmorgun og fái nánari upplýsingar hjá hafrannsóknastofnun um þetta mál